I další mají svá jména Navalnyj, Politkovská, Naďa Savčenková... Hluboko pod nimi v temnotě putinovského samoděržaví jsou skryty desetitisíce jmen a osudů, o nichž víme málo. Nejsou to jen vraždy a kriminály, je to celý nový pronásledovaný ruský disent, nová ruská diaspora, nekonečné vyšetřovací vazby, silácké znásilňování osudů. Ledovce, které nevidíme. Loni v létě byl na letišti Šeremetěvo zatčen arménský podnikatel a filantrop Levon Hajrapeťjan. Opakuji to jméno, Levon Hajrapeťjan. Byl obviněn z blíže neurčených hospodářských přečinů. V mnohatýdenní vyšetřovací vazbě málem zemřel. Advokátům se podařilo Hajrapeťjana přemístit do domácího vězení. To trvá už půl roku. Levon Hajrapeťjan mi sdělil, že je majoritním vlastníkem týdeníku Sobesednik který uveřejnil zásadní rozhovor s Němcovem. V něm Němcov deset dní před svou smrtí předpověděl, že to bude Putin, kdo bude odpovědný za jeho smrt. Dámy a pánové, pohleďme i do neznámých hlubin ruského ledovce bezpráví.